In 13 von 27Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind die unter 25 Jährigen ohne Aussicht auf Zukunft. Das ist etwas, woran wir als Europäer nicht nur zweifeln müssen und uns hier beklagen, sondern wir müssen darauf drängen, dass eben diejenigen, die dafür verantwortlich sind, sich darum kümmern, dass es besser wird.

Dafür ist die Jugendgarantie schon ein probates Mittel, um zu sagen Ihr habt hier eine Chance. In meinem Heimatland Bayern haben wir Gott sei Dank eine Situation, wo wir mit dualer Ausbildung Möglichkeiten geschaffen haben, über Jahrzehnte auch dafür gestanden sind, dass wir mit dualer Berufsausbildung mehr Chancen schaffen als mit einer verakademisierten Schüler und Kinderschar, die dann am Ende zwar einen hohen Abschluss haben, aber keine Möglichkeit auf Jobs.

Wir müssen gemeinsam die Möglichkeiten schaffen, dass die jungen Menschen Perspektiven haben. Das wollen wir, und deswegen freue ich mich, dass die Jugendgarantie eine Möglichkeit ist, hier zu unterstützen, aber nicht unbedingt alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die es bisher gibt.